Als ik het goed begrepen heb, dan zullen wij dus in Antwerpen binnenkort geen Opel fabriek meer hebben.

Ik vind het als Antwerpenaar bijzonder moeilijk te verteren dat we er al maanden van overtuigd zijn dat de keuze niet gemaakt wordt zuiver op basis van economische argumenten, maar wel omdat Duitsland, de Duitse regering, een zeer groot bedrag aan belastinggeld op tafel kan leggen. Dus we kijken naar u als scheidsrechter, om te zien of dat waar is en om na te gaan of hier wel degelijk alleen economisch en commercieel geargumenteerd is en dat niet het recht van de budgettair sterkste of van de politiek grootste heeft gegolden. Als uw onderzoek rond is, kom ons dan ook alstublieft uitleggen wat u heeft gevonden. Want vanuit de bedrijven die hierbij betrokken zijn, hebben we tot nog toe niet veel gehoord of niets duidelijks gehoord. Dus we rekenen op u om ons inzicht te geven in wat de argumenten geweest zijn van de betrokkenen. Ik zou van u dus graag horen waarom Antwerpen, mijn stad, het hardst getroffen wordt, want voor heel veel mensen bij ons zal dat een teken zijn voor het vertrouwen dat ze kunnen hebben in de Europese Commissie en in de Unie zelf.